Aber was das für die Industrie in der Europäischen Union bedeutet, für die Arbeitsplätze und das Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union, das habe ich von der Kommission noch nicht gehört. Heute ist Großbritannien schon der größte Kunde der Europäischen Union, und in der Wirtschaft behandelt man Kunden in der Größe auch ordentlich. Ich glaube, es ist Zeit, dass die Kommission ein kundenfreundliches Angebot an Großbritannien macht.